Ich persönlich liebe die Stadt Straßburg, und ich möchte, dass Straßburg eine Bedeutung als eine wichtige europäische Hauptstadt hat, wenn Roger Helmer und Ashley Fox in diesem Parlament schon längst vergessen sind.

Aber ich plädiere für eine nachhaltige Lösung, nachhaltig für Straßburg dass wir nicht jedes Jahr neu diskutieren müssen für Frankreich, für die Europäische Union und auch für die europäischen Steuerzahler. Die anderen Mitgliedstaaten sollten Frankreich ein Angebot machen, damit das Parlament dauerhaft in Brüssel tagen kann, aber Straßburg wirtschaftlich und was das Prestige angeht mehr als kompensiert wird. Und dabei kann der Sitz der Arzneimittel Agentur ein Element sein, ein erster wichtiger Schritt. Dafür hat Straßburg exzellente Voraussetzungen europäische Schulen, ein internationales Umfeld, ein Umfeld von pharmakologischer und medizinischer Forschung, eine große Abteilung des Europarates, die sich mit diesem Thema beschäftigt.